Ils se suivent à un rythme de plus en plus accéléré, c'est la fin du mandat, un rythme presque frénétique. Et ils se ressemblent parce qu'ils obéissent toujours à la même logique, qui consiste à privilégier systématiquement les intérêts des détenteurs du capital ou des méga entreprises face à ceux des consommateurs et des salariés. Par conséquent, de ce point de vue là, il n'y a rien de nouveau dans cet accord avec Singapour pas de contrainte en ce qui concerne les normes environnementales, des tribunaux privés qui vont favoriser les entreprises au détriment des États, pas de normes sociales contraignantes, des droits pour les investisseurs, mais jamais d'obligations.

Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une paisible démocratie parlementaire, c'est un régime autoritaire. Ensuite, et c'est aussi important pour nous, je pointe la contradiction c'est un paradis fiscal reconnu, un des champions du monde de l'opacité financière.

Alors, Madame la Commissaire, vous déclarez que c'est le meilleur accord possible, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire.